far parte dell'Unione. Ma aggiungo un'altra cosa, che il Consiglio si è espresso dando una disponibilità iniziale solamente con il redeployment cioè senza mettere le risorse fresche che sono necessarie, e il Parlamento ha obiettato e continua ad obiettare che quando invitiamo qualcuno dopo un lungo percorso ad aderire all'Unione, non lo invitiamo a pranzo utilizzando i residui dei piatti di tutti gli altri commensali. Per questo ribadiamo con forza la necessità al Consiglio di risorse fresche e di una delibera in tempo utile perché si possa ovviamente votare all'inizio del mese di luglio e quindi dar luogo a un pieno avvio della presenza della Croazia all'interno dell'Unione!